Eu lucrez în Iași într un spital de urgență în care văd efectele poluării, ale unei infrastructuri deficitare, și cred că trebuie stabilite criterii clare, poate de către Parlamentul European, în așa fel încât aceste obiective ecologice, pe care le dorim cu toții, să aibă șanse de a fi finalizate. Cer astăzi Parlamentului European, suntem foarte mulți oameni care își doresc ca energia verde și transportul ecologic să fie soluția sănătoasă pentru viitor, să venim cu criterii clare și cu investiții suplimentare, mai ales în acele zone ale Europei care au nevoie real de a face aceste transformări în zonele sărace care vor accepta cu mai mare ușurință să se alinieze la aceste cerințe europene. Haideți să dăm o șansă verde Europei și să venim și cu criterii clare.